herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer

þar er enn fremur getið um þá gesti sem nefndin fékk og þær umsagnir sem bárust og lýsing á frumvarpinu á fundum nefndarinnar kom fram að efni frumvarpsins stendur í nánum tengslum við lög verðbréfaviðskipti númer hundrað og átta tvö þúsund og átta sem sett voru á síðasta þingi þar voru gefin fyrirheit um frekari innleiðingu á efni tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og fjögur hundrað og níu e b um samræmingu krafna um gagnsæi í tengslum við upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað og um breytingu á tilskipun númer tvö þúsund og eitt þrjátíu og fjögur e b kemur fram í almennum athugasemdum að öðru til fimmtu málsgrein fjórðu greinar og öðrum til fimmtu málsgrein fimmtu grein verði innleidd í íslenskan rétt með breytingum á lögum um ársreikninga ákvæðin varða upplýsingagjöf félaga sem skráð hafa verðbréf á skipulegum verðbréfamarkaði í ársreikningum og árshlutareikningum nefndin fjallaði einnig um rétt og skyldu félaga til að taka upp alþjóðlega reikningsskilastaðla með lögum númer fjörutíu og fimm tvö þúsund og fimm um breytingu á lögum um ársreikninga var leidd í lög reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer sextán hundruð og sex tvö þúsund og tvö um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla samanber einnig ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer þrjátíu og sjö tvö þúsund og þrjú þar var kveðið á um skyldu félaga sem skráð hafa verðbréf sín á skipulegum verðbréfamörkuðum innan e e s til að færa reikningsskil sín til samræmis við alþjóðlega reikningsskilastaðla reglan þjónar þeim tilgangi að auka samanburðarhæfni reikningsskila innan evrópska efnahagssvæðisins og efla traust fjárfesta á fjármálamörkuðum samkvæmt fjórðu grein reglugerðarinnar gildir reglan við gerð samstæðureikninga en einstökum aðildarríkjum innan e e s er síðan eftirlátið á grundvelli fimmtu grein að ákveða hvort sama regla skuli gilda um ársreikninga skráðra félaga óháð því hvort þau gera samstæðureikninga eða ekki ísland taldi við setningu framangreindra laga rétt að nýta þessa heimild og samkvæmt því ber móður og dótturfélögum að færa ársreikninga sína til samræmis við alþjóðlega reikningsskilastaðla hér á landi að fenginni reynslu gerir frumvarpið nú ráð fyrir að þessar kvöð verði aflétt enda eigi það ekki að koma niður á gæðum samstæðureiknings viðkomandi samstæðu loks ræddi nefndin hlutverk ársreikningaskrár og tengsl hennar við fjármálaeftirlitið með lagabreytingu frá hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi samanber lög númer hundrað sextíu tvö þúsund og sex voru eftirlitsúrræði ársreikningaskrár rýmkaðar þannig að skránni var heimilað að leggja sektir á minni félög í skilningi laga um ársreikninga í þeim tilvikum þegar fyrirsvarsmenn þeirra vanrækja að standa skil á ársreikningum eða samstæðureikningum til opinberrar birtingar í athugasemdum við þriðju grein laganna kemur fram að heimild þessari megi beita óháð sök fyrirsvarsmanna en væri til staðar grunur um meiri háttar brot yrði gert ráð fyrir því að ársreikningaskrá vísaði máli til skattrannsóknarstjóra ríkisins til meiri háttar brota telst það meðal annars þegar fyrirsvarsmenn stærri félaga í skilningi laga um ársreikninga gerast sekir um ofangreinda vanrækslu samanber hundrað tuttugasta og fyrstu greinar samkvæmt upphafsgrein gildandi laga um ársreikninga teljast hlutafélög sem hafa verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði til stærri félaga og verði frumvarp þetta samþykkt mun það sama eiga við um önnur skráð félög í skilningi annars til fjórða tölulið fyrstu grein laganna þá er ársreikningaskrá heimilað samkvæmt þriðju málsl þriðju málsgrein hundrað tuttugasta og sjöttu grein laganna að leggja sektir á félög stór og smá sem vanrækja að leggja fram fullnægjandi upplýsingar eða skýringar með ársreikningi eða samstæðureikningi sem lagður hefur verið fram til opinberrar birtingar enn fremur getur skráin sektað lögaðila fyrir brot gegn lögunum óháð því hvort brot megi rekja til saknæms verknaðar fyrirsvarsmanns eða starfsmanns lögaðilans samanber hundrað tuttugasta og fimmtu grein ég vil bæta því við hérna að það var heilmikið umræða einmitt á sínum tíma þegar þetta var gert en þessi lagasetning var að sjálfsögðu gerð til þess að auka aga í því að fyrirtæki skili ársreikningum

er það rökstutt með vísan til þess að skráin hafi takmarkaðar heimildir til að bregðast við þegar félög sem beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum samkvæmt áttunda kafla laganna veita ekki umbeðnar upplýsingar einkum í tengslum við árshlutauppgjör leggur frumvarpið því til að ársreikningaskrá fái heimild til að beita dagsektum auk þess sem henni verður heimilt að birta opinberlega upplýsingar um reikningsskil sem talin eru ófullnægjandi og heimild til að óska eftir tímabundinni stöðvun viðskipta með verðbréf viðkomandi félags í kauphöll nefndin fellst á breytingar frumvarpsins en vekur athygli á því að samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti númer hundrað og átta tvö þúsund og sjö er eftirlit með verðbréfamarkaði er að meginstefnu til í höndum fjármálaeftirlitsins þótt viðurkennt sé að ársreikningaskrá annist eftirlit með reikningsskilum samkvæmt fyrstu málsgrein hundrað þrítugasta og þriðju grein eftir ábendingu fjármálaráðuneytisins leggur nefndin til smávægilegar breytingar á frumvarpinu sem lúta að formi en ekki efni nefndinni þykir þó rétt að geta þess að við meðferð málsins hafa borist athugasemdir um að einstök ákvæði laganna séu ekki svo skýr sem vera ber nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum sem taldar eru upp á umræddu nefndaráliti háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson lúðvík bergvinsson og katrín jakobsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson magnús stefánsson ragnheiður e árnadóttir og herdís þórðardóttir